Consider că Israelul ar avea mai mult de câștigat dacă ar fi mai deschis cooperării la nivel internațional, inclusiv cu organismele Națiunilor Unite. Apreciez pașii făcuți de Israel în vederea înființării unei comisii de anchetă, însă consider că nu sunt suficienți. Este nevoie de constituirea unei comisii internaționale care să fie independentă, credibilă și obiectivă. Totodată, este nevoie de un mecanism care să asigure accesul asistenței umanitare în Gaza, fără a prejudicia însă interesele de securitate legitime ale Israelului. Stimată doamnă Înalt Reprezentant, consider că Uniunea Europeană trebuie să facă în continuare eforturi pentru implementarea soluției celor două state. În final, doresc să fac un apel la toate părțile implicate să dea dovadă de reținere pentru a nu se escalada tensiunea în regiune. De asemenea, este foarte importantă cooperarea deplină cu misiunea de anchetă și continuarea negocierilor privind procesul de pace.